Je trištvrte na dvanásť v noci a my tu hovoríme o vážnej veci o vyvážaní toxického odpadu do rozvojových krajín. Je to škandalózne, že európske krajiny v tomto modernom čase robia to, čo sme videli v oskarovom filme Erin Brockovich, kde hrala Julia Roberts a kde sme videli, že len v Kalifornii sa môže stať niečo také, že závody vyvážajú toxický odpad a ľudia potom na to vážne ochorejú, môžu až zomrieť. Je veľmi smutné, že členské štáty Európskej únie vyvážajú tento svoj toxický odpad do afrických krajín, ktoré sa len slabo môžu proti tomu brániť, a sú tam toxické prvky ako olovo, kadmium, ortuť, azbest a ďalšie, a myslím si, že je dobré, že Komisia chce v tomto

Chcem vyzvať pána komisára Barniera, ktorý nám sľúbil, že Komisia bude konať energickejšie, aby prijala také opatrenia, ktoré tento stav zlepšia.